morgen zusammenkommen werden, tragen eine große Verantwortung auf ihren Schultern, weil Europa an einem Scheideweg steht. Diejenigen, die an den internationalen Finanzplätzen ihre Wetten abgeschlossen haben, dass der Euro scheitert, wollen ihre Wetten gewinnen.

Deshalb ist es allerhöchste Zeit, dass wir Regeln für sie schaffen und durchsetzen.

Wir leben in einer Zeit, in der die Politik beherrscht wird von Leuten, deren einziges Ziel die Gewinnmaximierung ist, koste es, was es wolle, ohne jede Moral. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese Leute den Kampf verlieren! Ein Element, um dafür zu sorgen, dass sie diesen Kampf verlieren und wir ihn gewinnen, ist, der Renationalisierungstendenz, die es in Europa gibt, einen Riegel vorzuschieben. Ich verteidige die Gemeinschaftsmethode, weil ich weiß Wenn ich eine einheitliche Währung habe, dann kann ich mir nicht erlauben, 17 verschiedene nationale Wirtschaftspolitiken, 17 verschiedene Planungsstrategien, 17 verschiedene Investitionsüberlegungen vorzunehmen und zu erlauben. Was wir brauchen, ist in einem einheitlichen Währungsraum eine immer stärker koordinierte und vertiefte gemeinsame Wirtschaftspolitik. Das geht nicht über den Nationalstaat, das geht über gemeinschaftliche Regeln in Europa! Und wir haben eine Institution dafür, das ist die Kommission! Deshalb haben Sie, Herr Barroso, einen großen Vertrauensvorschuss bekommen durch die Entschließung, die wir heute hier verabschieden, und durch vier Fraktionsvorsitzende, die Ihnen gestern den Rücken gestärkt haben. Aber ich habe jetzt auch eine Erwartung an Sie Handeln Sie jetzt auch als starker und kämpferischer Kommissionspräsident, der denen sagt Es ist genug mit eurer Renationalisierung! Wir haben eine zweite Aufgabe. Wir müssen den Leuten ohne Moral Werte entgegensetzen. Nicht die Maximierungswerte des Geldes, sondern die Werte der Solidarität, die Werte der Gemeinsamkeit, die Werte des Schutzes derjenigen, die sich alleine nicht wehren können. Was sind das eigentlich für Leute, die in diesen Rating Agenturen sitzen? Ich nehme einmal das Beispiel Spaniens, der amtierenden Präsidentschaft.

die Bemerkung Das Wachstum kann aber jetzt nicht ausreichend sein, weil nicht genug investiert werden kann.

Das ist ein Spiel! Das sind genau die Leute, die ihre Wette abgeschlossen haben, die mit ihren unmoralischen Vorgehensweisen mit dem Schicksal ganzer Nationen spielen.

Deshalb bin ich ein bisschen erstaunt, Herr Kommissionspräsident, warum Sie zum Beispiel zögern, ungedeckte Leerverkäufe zu verbieten.

Die Gemeinschaftsmethode ist keine Technik, sondern sie ist eine politische Vision. Die Gemeinschaftsmethode ist eine Botschaft. Sie ist die Botschaft, dass da, wo der Nationalstaat alleine nicht mehr handeln kann, die Gemeinschaft der Staaten und Völker handeln muss, um die Interessen der Menschen, die in diesen Staaten leben, und der Menschen, die diese Völker bilden, besser verteidigen zu können, als der Nationalstaat es kann. Aus dieser Gemeinschaftsmethode, die jetzt über 50 Jahre alt ist, ist die größte Wohlstandsperiode, die längste Friedensperiode und die größte Sicherheitsperiode in der Geschichte Europas geworden. Wir haben aber in Europa Leute, die nicht die Nachkriegsordnung des Zweiten Weltkriegs in Frage stellen wollen, sondern die Nachkriegsordnung des Ersten Weltkriegs in Frage stellen.

Sie würden heute wieder die Völker aufeinander hetzen, wenn sie es könnten! Die Gemeinschaftsmethode ist nicht nur ein sozialpolitisches Projekt, sondern die Friedenssicherung auf diesem Kontinent. Deshalb brauchen wir sie, und deshalb verteidige ich sie.

Und der Frieden ist der beste Weg, die soziale Sicherheit zwischen den Völkern auf Dauer zu garantieren.